În primul rând, doresc să i mulțumesc dnei Hübner pentru excelenta colaborare, precum și pentru disponibilitatea sa de a include în amendamentele de compromis completările pe care le am propus la acest raport. Practic, propunerea de regulament pentru instituirea unui mecanism de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro răspunde unei nevoi esențiale de a asigura condiții echitabile pentru țările din afara zonei euro, în contextul în care criza economică a afectat întreaga Uniune Europeană, provocând o deteriorare a deficitului public, a balanței plăților, precum și a datoriei globale. Spre deosebire de statele din zona euro, care beneficiază de Mecanismul european de stabilitate, cu o capacitate de creditare de 500 de miliarde de euro, statele non euro pot dispune de fonduri limitate de până la 50 de miliarde de euro, prin intermediul instrumentului pentru balanțele de plăți. Salut creșterea sumei de la 12 miliarde de euro la 50 de miliarde în 2009, însă aceasta rămâne mult inferioară celei de care dispun statele din zona euro. Cu toate acestea, propunerea Comisiei vizează alinierea condițiilor și procedurilor pentru a contracta un împrumut financiar la cele specifice țărilor care au adoptat moneda unică.

De aceea, susțin propunerea raportoarei de a crea un instrument de recapitalizare bancară pentru țările non euro.

Cu toate acestea, ar fi de preferat un instrument de recapitalizare directă a băncilor, cu scopul de a evita divizarea pieței unice, precum și o competitivitate mai redusă pentru statele membre care nu au aderat încă la moneda unică.